le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso sont bien incapables de combler ce manque.

Pour les uns les pays baltes et la Pologne il s'agit de lutter contre la Russie, qui est pourtant un partenaire pour la paix et la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, il s'agit de payer pour la servitude à l'OTAN et aux États Unis, comme autrefois pour le Pacte de Varsovie. Pour d'autres encore, c'est la rationalisation sur étagères pour détruire toute notre base industrielle européenne ou plutôt le peu qu'il nous en reste.